Pravidlá si nesmieme prispôsobovať, ako sa nám chce. Odobrenie zavedenia colných kontrol na hraniciach Dánska s Nemeckom a Švédskom zo strany Európskej únie môže mať priamy účinok na celý schengenský systém. Ak by si každý jeden štát nárokoval zavedenie podobných kontrol, schengenská dohoda o slobode pohybu by stratila význam. Je preto potrebné zaviesť rovnocenné pravidlá v oblasti migrácie, platné pre všetky krajiny Európskej únie, a presne vymedziť, za akých okolností je možné hranice Schengenu uzavrieť.

Na jednej strane stoja členské štáty, ktoré sa obávajú nárastu nelegálnej migrácie a medzinárodného zločinu po konflikte v Afrike, a na druhej strane stoja migranti, ktorých práva na slobodný pohyb môžeme považovať za ohrozené. Navrhujem však, aby sme riešili aktuálny problém v aktuálnej dobe, a tým stále zostáva nedostatočná pripravenosť Európskej únie voči krízovým situáciám a ich dôsledkom, ktorým v súčasnosti čelí nejeden členský štát.